On parle de multipolarité, et on soutient la Cour pénale internationale. Là, comme je vous l'ai déjà dit, l'Occident fait juger les autres, en oubliant de se juger soi même.

Mais, sans les États, qu'est ce que l'Union?

On s'accapare ainsi les succès qui sont ceux des États membres, dont la France. Les opérations en Centrafrique, au Mali, ou encore l'actuelle opération Barkhane sont l'œuvre des soldats français, de leur professionnalisme et de leur sacrifice pour venir en aide aux populations locales, avec l'accord de l'ONU. On profite d'une crise migratoire, largement due à l'Allemagne, à son hégémonisme, à ses intérêts, pour neutraliser l'action des autres États qui font l'Europe. Si l'Allemagne de Mme Merkel impose ses intérêts, mais aussi son suicide, les autres États doivent pouvoir s'opposer à cette politique allemande prétendument européenne.

Car pour finir, on veut influer sur l'ONU sans être une nation et sans véritablement s'appuyer sur les nations et les peuples qui font l'Europe. Nous avons un objet international non identifié qui ne fonctionne pas, dont un grand peuple est sorti et dont d'autres suivront, dont la France, si vous ne changez pas.